og hefur verið ítarlega farið yfir alla efnisþætti þess eins og getið er um í nefndaráliti í nefndaráliti er greint frá gestum sem komu á fundi nefndarinnar og umsögnum er bárust

kjarni málsins er sá eins og kemur fram í nefndarálitinu að með frumvarpinu er lagt til að stofnað verði sérstakt tímabundið embætti saksóknara til að annast rannsókn á grun um refsiverða háttsemi í aðdraganda og í tengslum við hinar sérstöku og mjög óvenjulegu aðstæður á fjármálamarkaði er leiddu til setningar laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og fleira neyðarlaganna svokölluðu og eftir atvikum að fylgja henni eftir með saksókn fyrir nefndinni var þeim sjónarmiðum hreyft að á tímum sem þessum væri mikilvægt að halda í þá skipan mála sem almennt gilda um rannsókn og saksókn opinberra mála og tekur nefndin í því sambandi sérstaklega fram að með þessu úrræði er ekki verið að víkja frá þeim grundvallarreglum sem gilda um rannsókn og meðferð sakamála

og því tekið tíma frá og valdið máladrætti í öðrum málum sem nú heyra undir efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra sem fyrir er störfum hlaðin hér er um mjög sérstakt og óvenjulegt úrræði að ræða sem ekki er ætlað að vera varanlegt heldur tímabundið og gert er ráð fyrir því að við niðurlagningu embættisins hverfi verkefni þess til annarra saksóknara og lögregluembætta nefndin fellst á að þær óvenjulegar aðstæður sem nú eru uppi í efnahagslífi þjóðarinnar eftir að bankarnir féllu kalli á óvenjuleg viðbrögð og að stofnun embættis sérstaks saksóknara sem geti einbeitt sér að þeim málum sem því tengjast sé til þess fallin að tryggja að rannsókn á grun um refsiverða háttsemi og eftir atvikum saksókn verði markvissari nefndin tekur sérstaklega fram í því sambandi að hinum sérstaka saksóknara er heimilt að leita til sérfróðra aðila innlendra sem erlendra eftir því sem hann telur þörf á en nefndin telur sérstaklega ástæðu til að draga þetta fram vegna þess að í opinberri umræðu hefur oftar en ekki komið fram að um sérhæfð erfið og flókin viðfangsefni verði að ræða og því meiri þörf á að leita til sérfróðra aðila innlendra sem erlendra heldur en venjulegt er í starfi nefndarinnar var nokkuð var rætt um afmörkun rannsóknarinnar og í því sambandi orðalag fyrstu grein en þar kemur fram að embættið skuli sett á stofn til að rannsaka grun um refsiverða háttsemi í aðdraganda og í tengslum við þá atburði er leiddu til setningar neyðarlaganna nefndin taldi ákveðna hættu á þetta orðalag kynni að verða túlkað of þröngt þannig að til dæmis yrði einungis væri átt við tímann fram að setningu laganna nefndin leggur hins vegar áherslu á að markmiðið með greininni er að embættið geti rannsakað grun um refsiverða háttsemi í aðdraganda og í tengslum við sem og í kjölfar þeirra atburða er leiddu til setningar laganna og leggur því til breytingar á orðalaginu til þess að undirstrika og skýra þann skilning nefndarinnar þá leggur nefndin einnig til þá breytingu á fyrstu grein að tekið verði skýrt fram að rannsóknin og eftir atvikum saksóknin eigi einnig við það ástand er skapaðist á fjármálamarkaðnum hvort sem brotin hafa átt sér stað innan fjármálafyrirtækja eða í tengslum við starfsemi annarra lögaðila eða einstaklinga þannig að ekki er jafnvel þó brot séu framin af aðilum sem störfuðu utan fjármálafyrirtækjanna þá eigi það með skýrum hætti undir gildissvið þessara laga í annarri málsgrein fyrstu grein frumvarpsins er tekið fram að rannsóknar og ákæruheimildir embættisins taki meðal annars til efnahags auðgunar og skattabrota gildissvið rannsóknar og ákæruheimildanna er þannig nokkuð opið og þessi upptalning er ekki tæmandi í almennum athugasemdum við frumvarpið er undirstrikað að embætti sérstaks saksóknara er viðbót við stofnanir ákæruvaldsins og því er ekki gert ráð fyrir að hróflað sé við þeirri verkaskiptingu milli ákæruvalds og lögreglu annars vegar og annarra eftirlitsstofnana hins vegar nefndinni þykir ekki tilefni til að leggja til breytingar á því fyrirkomulagi nefndin leggur til breytingar á fyrstu málsl annarri málsgrein fyrstu grein þannig að skýrt sé að rannsóknar og ákæruheimildir embættisins taki meðal annars til þeirra brota sem til meðferðar hafa verið hjá fjármálaeftirlitinu samkeppniseftirlitinu og skattrannsóknarstjóra og sem þær stofnanir hafa vísað eða kært til lögreglu þá þykir heppilegra að kveða á um samstarf saksóknarans við þessar og aðrar réttarvörslu og eftirlitsstofnanir sem fást við rannsókn tengdra eða sambærilegra mála auk þess er lagt til að saksóknaranum séu veittar heimildir til að óska aðgangs að upplýsingum um stöðu mála sem til meðferðar eru í þessum stofnunum án tillits til þess hvort mál er komið formlega til embættis hans með kæru eða ekki er saksóknaranum þannig veittur kostur á að koma að málum fyrr og jafnvel koma á framfæri afstöðu til þess hvort mál eigi að fara til opinberrar meðferðar þetta fyrirkomulag að mati nefndarinnar fallið til að auka traust á starfi hins sérstaka saksóknara svo og hinna opinberu eftirlitsstofnana auk þess sem það getur stuðlað að vandaðri undirbúningi opinberrar málsmeðferðar þá segir í nefndarálitinu að nefndin hafi rætt nokkuð um stöðu fjármálaeftirlitsins eftir setningu neyðarlaganna skilanefndir bankanna starfa undir forræði fjármálaeftirlitsins samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er það hlutverk fjármálaeftirlitsins að hafa eftirlit með skilanefndum og hefur það þá í reynd eftirlit með starfsemi sem heyrir undir það sjálft í eftirlitinu felst meðal annars að taka ákvörðun um það hvort mál eiga að fara til opinberrar meðferðar og þar af leiðandi send lögreglu nefndin leggur ekki til neina breytingu á því fyrirkomulagi nefndin leggur hins vegar til að kveðið verði skýrt á um að saksóknarinn skuli hafa samstarf við fjármálaeftirlitið og það við saksóknarann eftir því sem þurfa þykir og enn fremur að eftirlitið skuli veita honum aðgang að upplýsingum og gögnum í þess vörslu nefndin telur að þannig sé komið til móts við þessi sjónarmið þá ræddi nefndin sérstaklega um ákvæði fjórðu grein frumvarpsins sem er hið svokallaða uppljóstraraákvæði á fundum nefndarinnar kom fram að slíkt ákvæði er nýmæli í réttarfarslöggjöf og á sér ekki fyrirmynd á norðurlöndunum það á sér þó nokkra stoð í ákvæðum samkeppnislaga en í þriðju málsgrein fertugustu og þriðju grein þeirra er kveðið á um að samkeppniseftirlitið geti ákveðið að kæra ekki einstakling hafi hann eða fyrirtæki sem hann starfar hjá eða er í stjórn hjá haft frumkvæði að því að láta eftirlitinu í té upplýsingar eða gögn vegna brota sem geta leitt til rannsóknar eða sönnunar á broti á samkeppnishömlum samkvæmt nánar ákveðnum skilyrðum með ákvæði sem þessu er sem sagt vikið frá ákvæðum réttarfarslaga en fram kom að rökin sem búa að baki eru að brýnir almannahagsmunir geti krafist þess að ákveðið verði að falla frá saksókn í tilvikum sem þessum sönnunarstaðan í málum af þessu tagi geti verið erfið og rök hafi verið færð fyrir því að framburðir einstaklinga sem liggja sjálfir undir grun geti gegnt mikilvægu hlutverki til að tryggja sönnun á refsiverðri háttsemi nefndin fellst á að hagsmunirnir af því að fá slík brot upplýst geti verið mun meiri en að viðkomandi uppljóstrari sæti ákæru þá tekur nefndin fram að beiting ákvæðisins er háð mjög ströngum skilyrðum meðal annars að viðkomandi upplýsingar þurfi að leiða til þess að unnt sé að upplýsa alvarleg brot auk þess sem brot uppljóstrarans verði að vera mun léttvægara en brotið sem upplýst er í þessari grein fjórðu grein er lagt til að ríkissaksóknari hafi heimild til þess að fella niður saksókn við starfsmann eða stjórnarmann fyrirtækis sem hefur frumkvæði að því að bjóða eða láta lögreglu eða saksóknara í té upplýsingar eða gögn sem tengjast fyrirtækinu móður eða dótturfyrirtæki þess eða fyrirtækjum sem það er í viðskiptum við eða stjórnendum þeirra nefndin leggur til nokkra breytingu á greininni þar sem hún telur að þetta sé ekki nægilegt með tilliti til umfangs þeirra mála sem koma hugsanlega til embættisins að takmarka heimild þess við einstaka starfsmenn eða stjórnarmenn í fyrirtæki þar sem fleiri geta haft slíkar upplýsingar til dæmis fyrrverandi starfsmenn eða starfsmenn annarra fyrirtækja eða stofnana nefndin leggur því til að ríkissaksóknara verði heimilt að ákveða að uppfylltum skilyrðum greinarinnar og að fenginni rökstuddri tillögu frá hinum sérstaka saksóknara að sá sem hefur frumkvæði að því að bjóða eða láta lögreglu eða saksóknara í té upplýsingar eða gögn sæti ekki ákæru þótt upplýsingar eða gögnin leiði líkur að broti hans sjálfs það er rétt að undirstrika að með þessari heimild er verið að víkja frá þeirri skyldu sem almennt gildir að sækja mann til saka fyrir brot og er því er heimildin mjög vandmeðfarin þau

nefndin tekur í því sambandi fram að þessi heimild er undantekning frá þeirri almennu reglu að menn séu sóttir til saka fyrir brot

frumkvæðið þarf að koma frá viðkomandi einstaklingi sem hefur brotið af sér en getur komið fram með upplýsingar um alvarlegra brot nefndin telur nauðsynlegt að taka skýrt fram í þessu sambandi að ef viðkomandi hefur í frammi rangar sakargiftir geti það aldrei leitt til refsileysis þetta er mikilvægt vegna þess að auðvitað kann að vera að einhverjir sjái sér leik á borði að bera rangar sakir á aðra á grundvelli ákvæðis af þessu tagi en það er með öðrum orðum skýrt tekið fyrir það þá telur nefndin rétt að það komi fram í dómum að þessari heimild hafi verið beitt þannig að auðveldara sé fyrir alla að átta sig á því þegar þessi heimild hefur verið nýtt til þess að falla frá saksókn á hendur tilteknum einstaklingi frumvarp þetta tengist með ýmsum hætti frumvarpi til laga um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta og tengdra atburða sem sjá má á þingskjali tvö hundruð tuttugu og þrjú í hundrað áttugustu máli í greinargerð með því frumvarpi er tekið fram að rannsóknarnefndin skuli eiga samstarf við forstöðumann hins nýja embættis það er saksóknarann reglulega og geti í þeim trúnaði sem ber að virða fylgst með framvindu mála nefndin telur eðlilegt að þetta samstarf eigi sér stað og enn fremur að slíkt samstarf og samvinna sé milli embættisins og þeirra eftirlitsstofnana sem hafa hlutverki að gegna í þessu sambandi einkum fjármálaeftirlitsins en einnig samkeppnisstofnunar og skattyfirvalda í fyrrnefndu rannsóknarnefndarfrumvarpi er ákvæði um að nefndin skuli birta opinberlega upplýsingar um hlutabréfaeign nefndarmanna í fjármálafyrirtækjum sem falla undir neyðarlögin svokölluðu og skuldir við þau svo og um starfsleg tengsl þeirra maka þeirra og náinna skyldmenna þeirra við þá sem sinnt hafa stjórnunarstörfum í fjármálafyrirtækjunum eða þeim stofnunum ríkisins sem rannsókn nefndarinnar beinist að sama gildir um önnur atriði sem geta haft áhrif á sérstakt hæfi nefndarmanna upplýsingarnar skulu miðast við síðastliðin fimm ár fyrir gildistöku laganna fjárhæðir sem eru yfir fimm milljónum króna og einnig eignarhluta umfram þá fjárhæð í félögum sem átt hafa hluti í umræddum fjármálafyrirtækjum fyrsta september tvö þúsund og átta markmiðið með þessu ákvæði í rannsóknarnefndarfrumvarpi er að tryggja tiltrú almennings á starfi nefndarinnar og nefndarmönnum

stjórnarskrárbundnum réttindum um friðhelgi einkalífs sérstaklega vegna skyldu til opinberrar birtingar þessa upplýsinga allsherjarnefnd telur þó að við þessar sérstöku aðstæður sem verið er að glíma við og vegna þeirra almenningshagsmuna sem í húfi eru sem og þeirrar nauðsynjar að viðkomandi njóti almenns trausts við rannsókn þessara mála sé rétt að leggja til að slíkt ákvæði verði tekið upp í frumvarpið hvað hinn sérstaka saksóknara varðar allsherjarnefnd ræddi einnig í störfum sínum ákvæði sjöttu grein en í henni er kveðið á um að dómsmálaráðherra geti hvenær sem er eftir fyrsta janúar tvö þúsund og tíu lagt embættið niður telur nefndin að þegar litið er til þess hversu umfangsmikið verkefnið kann að verða sé nauðsynlegt að leggja til að gildistíminn verði til fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu þá telur nefndin einnig að ákvörðun um niðurlagningu embættisins eigi að vera í höndum alþingis gert er ráð fyrir að dómsmálaráðherra að tillögu ríkissaksóknara leggi fyrir þingið tillögu um framlengingu eða styttingu á líftíma embættisins þannig að það sé klárt að það er alltaf alþingi sem hefur síðasta orðið í þessu sambandi samkvæmt frumvarpinu þarf hinn sérstaki saksóknari að fullnægja skilyrðum til skipunar í embætti héraðsdómara og ræddi nefndin nokkuð um aldurshámark varðandi þetta samkvæmt ákvæðum dómstólalaga telur nefndin að það sé til þess fallið að þrengja nokkuð þann hóp sem til greina kemur og leggur því til að heimilt verði að víkja frá skilyrðum um sjötíu ára aldurshámark við skipunina þá leggur allsherjarnefnd til nokkrar smávægilegar lagfæringar á orðalagi nefna má að ríkissaksóknari er æðsti handhafi almenns ákæruvalds og telur nefndin því rétt að leggja til breytingar á frumvarpinu sem eru til þess fallnar að skýra það hlutverk nánar þannig

embætti sérstaks saksóknara er ætlað að rannsaka mál og fylgja þeim eftir með saksókn eftir atvikum en í því felst að flytja mál og gefa út ákæru og því er óþarft að taka það sérstaklega fram í lagatextanum nefndin leggur loks til nokkrar lagfæringar sem varða tilvísanir í lög um meðferð opinberra mála og til laga um meðferð sakamála í ákvæði til bráðabirgða lög um meðferð sakamála munu taka gildi fyrsta janúar næstkomandi og telur nefndin því rétt að í frumvarpinu sé almennt vísað til þeirra en að í ákvæði til bráðabirgða verði vísað til laga um meðferð opinberra mála þar sem gildistími þeirra rennur senn út þá leggur nefndin til að við frumvarpið bætist ákvæði til bráðabirgða vegna þess stutta tíma sem er fram að gildistöku laga um meðferð sakamála og varða réttarstöðu hins sérstaka saksóknara almennt og gagnvart ríkissaksóknara ásamt heimild hins sérstaka saksóknara og starfsmanna hans til að flytja mál nefndin telur frumvarpið til þess fallið að tryggja að þau mál sem kunna að koma í ljós og tengjast falli bankanna og setningu neyðarlaganna verði rannsökuð og saksótt með markvissum hætti og á grundvelli sérþekkingar og réttlátrar málsmeðferðar að lokum leggur nefndin áherslu á mikilvægi þess að tryggðar verði nægar fjárveitingar til embættisins á þessu stigi eru ýmsir óvissuþættir í sambandi við umfang þeirra verkefna sem embættið fær til meðferðar meðal annars með tilliti til þarfar á aðkeyptri aðstoð innlendra og erlendra sérfræðinga mikilvægt er að fjárskortur standi ekki í vegi þess að ráðist verði í nauðsynlegar ráðstafanir í því sambandi nefndin leggur síðan í lok nefndarálitsins áherslu á það að miðað við núverandi aðstæður í þjóðfélaginu sé mikilvægt að haft sé samráð við allsherjarnefnd um skipun þess einstaklings sem valinn verður til að gegna embætti hins sérstaka saksóknara

komu skýrlega fram af hálfu dómsmálaráðherra sem hefur skipunarvaldið bæði á opnum fundi allsherjarnefndar um þetta mál ellefta nóvember og eins við fyrstu umræðu hér í þinginu nefndin leggur síðan til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali atli gíslason og jón magnússon skrifa undir álitið með fyrirvara ólöf nordal var fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndarálitið rita auk mín háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson atli gíslason með fyrirvara sigurður kári kristjánsson ellert b